Het is dan ook goed dat we vandaag een akkoord bereiken over een nieuw instrument, aangepast aan de actuele uitdagingen.

Toch nog een kleine opmerking de sleutel voor het succes van deze verordening ligt duidelijk in de implementatie, die in het bijzonder voor KMO's op een passende wijze moet gebeuren.